Predsedujoči, hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Na prvi pogled je predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb precej všečen. Poglavitna rešitev je namreč uveljavitev nove olajšave za donacije društvom, ki delujejo v javnem interesu, in to na področju športa. Tako bi zavezanec, ki bi namenil donacijo športnim društvom, ki delujejo v javnem interesu, bil upravičen do znižanja davčne osnove za dvakratni znesek plačane donacije. Vsi se zavedamo, da je šport eden izmed pomembnejših segmentov zdravega načina življenja in da je treba tudi v okviru zakonodaje in davčne politike strmeti k ustvarjanju boljših pogojev za delovanje društev na tem področju. Ne moremo pa spregledati dejstva, da gre pri predlagani noveli za parcialno ureditev, šport je namreč le eno izmed področij tako imenovane neprofitnega sektorja. Ta zajema tudi področja kulture, izobraževanja in podobno. Vsak takšen predlog pa pomeni drobljenje enotne davčne obravnave - na to očitno predlagatelj pozablja. Poudariti je treba, da že sedaj veljavna zakonodaja omogoča uveljavljanje olajšave za donacije športnim društvom. To je namreč že določeno v devetinpetdesetemu členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb ter v Zakonu o dohodnini. Tako je omogočeno zavezancem, da si z donacijo v te namene za določen znesek znižajo davčno osnovo, poleg tega veljavna ureditev določa uveljavljanje olajšave tudi za izplačila v druge države članice Evropske unije in evropskega gospodarskega prostora, česar pa predlog zakona ne predvideva. Pravzaprav je predlagateljev pogoj, pardon registracija društva oziroma zveze v Republiki Sloveniji v nasprotju z evropsko zakonodajo. Vlada je izpostavila tudi problem nadzora nad porabo donacij. Predlog namreč določa pogoje, da more društvo donacije porabiti za točno določene namene, ne opredeljuje pa samega nadzora nad to porabo ter organa, ki bi ga izvajal. Zato smo v Stranki Alenke Bratušek, se strinjamo s stališčem vlade in predloga zakona ne bomo podprli.